Vážené kolegyně, vážení kolegové, systematické utváření inteligentního dopravního systému, který umožní bezpečný, plynulý, ekonomicky vyvážený a k okolnímu prostředí šetrný pohyb osob a zboží představuje velkou výzvu pro dnešní společnost.

Jsem velmi ráda, že evropské globální družicové navigační systémy Galileo a Egnos, které nyní dosáhly tak vysoké úrovně technologické kapacity, mohou pomoci.

Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů má obrovský potenciál, avšak ochrana soukromí a údajů musí být na prvním místě a musí být perfektně ošetřena.